laga um um breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna númer sex tvö þúsund og eitt þegar brunatryggingar voru gefnar frjálsar nítján hundruð níutíu og fjögur og fasteignamati ríkisins var falið að halda brunabótamatsskrá og annast framkvæmd brunabótamats var sérstakt umsýslugjald tekið upp nam gjaldið núll komma núll tuttugu og fimm prómill af brunabótamati hverrar húseignar og rann til stofnunarinnar til að standa undir kostnaði hennar við að halda skrá yfir brunabótamat húseigna við setningu laga um landskrá fasteigna haustið nítján hundruð níutíu og níu var ákveðið að umsýslugjald til fasteignamats ríkisins yrði hækkað úr núll komma núll tuttugu og fimm prómillum í núll komma eitt prómill vegna hinnar nýju landskrár fasteigna við meðferð frumvarpsins á alþingi var gert ráð fyrir að gerð skrárinnar tæki um fjögur ár og skyldi það koma í hlut eigenda fasteigna að greiða fyrir gerð hennar af þessum sökum var ákveðið að gjaldið skyldi falla niður í árslok tvö þúsund og fjögur og eftir það yrðu tekjustofnar stofnunarinnar skoðaðir upp á nýtt þegar leið að framangreindu tímamarki varð ljóst að umræddu takmarki yrði ekki náð innan fjögurra ára meðal annars vegna mun meiri misræmis í

ljóst er að á síðustu árum hefur mikilvægi fasteignamats fyrir ríkið breyst umtalsvert frá því gerð landskrárinnar hófst meðal annars með því að eignarskattar hafa verið aflagðir og fasteignamat er því ekki nema að litlu leyti stofn til skattheimtu ríkisins að sama skapi má segja að gildi fasteignamats og landskrár fasteigna hafi aukist til muna fyrir sveitarfélögin í landinu enda fasteignamat gjaldstofn vegna innheimtu fasteignaskatta auk þess sem þjónusta við sveitarfélög hefur verið efld á þann hátt að álagning fasteignaskatta og fasteignagjalda fer fram í landskránni frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö sveitarfélögin munu þá jafnframt leggja af sérstakar álagningarskrár í tengslum við nauðsynlega heildarendurskoðun á á fjármögnun landskrá fasteigna hefur fjármálaráðuneytið skipað starfshóp fulltrúa ráðuneyta og hagsmunaaðila í því skyni að fara heildstætt yfir helstu kosti og galla núverandi tilhögunar í fasteignaskráningu hvað varðar fasteigna og brunabótamat og leggja mat á hvort ástæða sé til að breyta í einhverju núverandi skipan þessara mála starfshópurinn er skipaður fulltrúum sambands íslenskra sveitarfélaga sambands íslenskra tryggingafélaga dóms og kirkjumálaráðuneytis félagsmálaráðuneytis iðnaðar og viðskiptaráðuneytis og fjármálaráðuneytis þrátt fyrir að stefnt sé að því að niðurstöður starfshópsins liggi fyrir eins fljótt og kostur er þykir hins vegar rétt með hliðsjón af umfangi starfsins og því að starfshópurinn hefur nýlega verið skipaður að leggja til að núverandi fjármögnun fasteignamats ríkisins verði framlengd enn um sinn til tveggja ára eftir að niðurstöður starfshópsins liggja fyrir mun ráðuneytið gera tillögur um þær breytingar sem nauðsynlegt verður talið að gera á lögum númer sex tvö þúsund og eitt um skráningu og mat fasteigna þar á meðal varðandi heildarfjármögnun stofnunarinnar til framtíðar frú forseti þetta eru meginatriði frumvarpsins ég legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar